Monsieur le Président, chers collègues, le groupe des Verts ALE a refusé de soutenir l'inclusion d'une résolution d'urgence sur l'Algérie à l'ordre du jour de la séance plénière pour les raisons suivantes le choix de l'agenda politique, qui s'inscrit juste avant les élections du 12 décembre le risque de politiser les droits humains le risque de dégrader la légitimité ou la crédibilité de l'opposition et des Algériens qui manifestent depuis neuf mois le risque d'alimenter la rhétorique des régimes au pouvoir sur de prétendues ingérences étrangères la conviction que l'Algérie mérite bien plus qu'une résolution qui, bien que comportant des messages forts et importants de soutien aux Algériens, présente des insuffisances et des références hors propos.

Nous saluons l'exemplarité du peuple algérien dans sa façon de manifester son envie de changement de manière extrêmement pacifique. In fine, nous souhaitons que ce soit le peuple algérien qui décide seul de son avenir.